Brok pour l'excellent et même le remarquable rapport qu'il nous a présenté. La création de ce nouveau service extérieur est une opportunité à ne pas manquer. Le Parlement doit avoir son mot à dire, non seulement sur le budget, mais aussi sur l'architecture d'ensemble de ce service.

On ne peut pas renoncer à un tel statut qui est conforme à l'esprit du Traité, sinon cela aurait pour conséquence de susciter la méfiance de certains États. Je pense plus particulièrement aux plus petits ou aux nouveaux. Nous devons également nous focaliser sur le cœur du mandat du service extérieur, fixer la stratégie et les priorités politiques, créer la cohérence de l'action extérieure. Il est essentiel de ne pas tomber dans l'erreur de la duplication entre le service extérieur et les délégations de la Commission, mais de développer un service spécifique qui devra générer une valeur ajoutée de l'action extérieure commune.

Je voudrais d'ailleurs ajouter aussi que le profil du haut représentant vice président est évidemment déterminant pour la valeur ajoutée de ce service. Enfin, dernier élément, Monsieur le Président, la compétence développement a sa finalité propre nous sommes d'accord là dessus mais en même temps, c'est un instrument de la politique extérieure. Le nier serait naïf. Une solution pourrait être de maintenir la programmation chez le commissaire au développement, en accord avec le haut représentant.